Domnule Președinte, un raport important cu privire la două pericole asupra sistemelor sanitare din Uniunea Europeană. Rezistența antimicrobiană este o amenințare în creștere pentru că interferează cu prevenirea eficientă și cu tratamentul unei largi game de infecții. Siguranța pacienților este o altă temă extrem de importantă și este foarte îngrijorător că între 8 și 12 la sută dintre pacienții europeni cad victime ale efectelor adverse asociate asistenței medicale atunci când se află în spitale. Pledez pentru asigurarea formării continue a întregului personal medical, pledez pentru a ne asigura că personalul medical informează pacienții cu privire la utilizarea, în afara indicațiilor, a medicamentelor. De asemenea, trebuie să definim, toate statele membre, standarde minime de siguranță a pacienților în Uniunea Europeană. Cred, de asemenea, că trebuie să folosim toate oportunitățile pe care le avem la dispoziție pentru a descoperi noi antibiotice, mai eficiente.